Dosiahnutie udržateľnej platobnej bilancie, zdravých verejných financií a obnovenie hospodárskeho rastu sú však jediným východiskom z tejto situácie. Pre obnovenie finančnej stability je potrebné urobiť úsporné opatrenia v oblasti výdavkov, ako napríklad obmedziť investície s nízkou či diskutabilnou návratnosťou, zjednodušiť verejnú správu a znížiť náklady na jej prevádzku či reformovať a modernizovať dôchodkové systémy tak, aby sa dosiahla ich finančná udržateľnosť. Na druhej strane je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie príjmov štátu, a to najlepšie podporou podnikania a zamestnanosti, ako napríklad zjednodušením pravidiel pre zakladanie nových firiem, odstránením neopodstatnených obmedzení pri regulovaných povolaniach, zlepšením pružnosti trhu práce, liberalizáciou pravidiel zamestnávania, rozumným znížením zdanenia práce či prispôsobením vzdelávania potrebám pracovného trhu. Musíme sa však poponáhľať, lebo za nerozhodnosť a odkladanie nevyhnutných reforiem dnes naši občania platia vysokú cenu hospodárskeho úpadku a zbytočnej politickej nestability.